Herr Präsident! Im September in Vučjak musste ich mitten in Europa die Folgen dessen sehen, was europäische Regierungen als die Schließung der Balkanroute verkauft haben. Nichts ist geschlossen, sondern diese Politik hat das Elend für Flüchtlinge gemeinsam mit den Gewinnen der Schlepper größer gemacht.

Die Verantwortung liegt nicht bei den bosnischen Behörden allein, sondern ist das Resultat der verfehlten europäischen Asylpolitik und der illegalen Push backs der kroatischen Polizei. Noch ist sinnloses Sterben zu verhindern. Ich bitte Sie daher, geschätzte Vertreterinnen von Rat und Kommission, das Reden abzuschließen und zu handeln. Es braucht menschenwürdige Unterkünfte, sofortigen Stopp der illegalen Push backs Kroatiens und legale Wege für Asylanträge.